ég held að ég fari rétt með það að allir stjórnmálaflokkar hafi lofað þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðildarumsókn að evrópusambandinu við í samfylkingunni lofuðum því að þegar samningum yrði lokið þá yrði samningur borinn undir þjóðina og það er alveg ljóst að aðrir sem studdu þá aðildarumsókn tóku undir það það er alveg ljóst og alveg sama hvað formenn hæstvirtir ráðherrar framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins segja þá er alveg ljóst að kjósendur skildu það alla vega svo að það ætti að kjósa um framhald viðræðna þess vegna er þessi tillaga sem hér liggur fyrir alveg eðlileg og ég styð hana heils hugar og eins og komið hefur fram þá liggur á að hún komi hér fyrir þingið